Siccome dovrà essere la Conferenza dei presidenti a decidere l'ordine del giorno di maggio I, credo che sia di fatto inserita nel dibattito della Conferenza dei presidenti la richiesta dell'on. Preda, sostenuta dal Gruppo socialista per bocca dell'on.

Ritengo che sia inutile votare ora perché poi la Conferenza dei presidenti deciderà. Mi pare che ci sia comunque un'ampia maggioranza a favore di discutere a maggio I la questione della persecuzione dei cristiani nel mondo in generale.

Preda, domani nell'incontro con il Gran Muftì, di sottolineare quanto per il Parlamento europeo sia importante la tolleranza e siano importanti il dialogo fra religioni e la convivenza tra religioni differenti, come in Egitto dove la maggioranza è mussulmana ma ci sono circa 10 milioni di cristiani. Quindi anche la tutela delle minoranze per noi è importante, così come facciamo noi in Europa.

Poi sarà la Conferenza dei presidenti a ratificare la decisione che mi pare sia nell'aria.

all'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento del Parlamento, questa relazione sarà votata nel corso della votazione di giovedì Il gruppo della Sinistra unitaria europea Sinistra verde nordica ha presentato, conformemente all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento, una proposta di opposizione al regolamento delegato della Commissione che modifica l'allegato II del regolamento n. 978